Všeč mi je bil film Blow, ker sem ga gledal v dobri družbi, ker je bila zanimiva tema, zanimivi igralci in dobra glasba. zgodba se dogaja sprva v šestdesetih letih, od govori od fanta, ki je začel s preprodajo, lažjih mamil na majhnih količinah. Končal, vmes končal, kot največji preprodajalec tega mamila na conskega v Ameriki. Potem je šel v zapor in v zaporu je zvedel še za eno drugo drogo in potem se je ukvarjal še s tisto preprodajo droge in, končalo se je tako, da so ga kolegi izdali, končal je v zaporu in ni srečal več svoje hčerke tudi. Všeč mi je izletniški kraj dolina reke Nadiže, ker je zanimivo izhodišče za gorsko kolesarjenje in druge športe ter osvežitev v reki Nadiži. To predvsem poleti. Glavne značilnosti doline reke Nadiže so reka Nadiža, ki s svojo prelepo barvo po preslikovitih tolmunih prodira iz, podalpskih, gora do Italije. znani so tudi mosti, tudi iz, cajta Napoleona in znane so cerkvice kot povsod. In, znani so tudi po turizmu, v zadnjih časih tudi gorsko kolesarstvo Enduro. Štartamo smerno do Nove Gorice, sledi pot po prelepi cesti ob reki Soči. Kanal Deskle mimo Tolmina, v Kobaridu v centru zavijemo levo, smer Italija. Čez približno dva kilometra zavijemo desno na stransko cesto, ki nas polno ovinkov pripelje do, reke Nadiže oziroma kampa Podbela. Všeč mi je poklic strojevodja, razlog, zakaj mi je všeč poklic strojevodja, všeč mi je, ker, veliko potuješ, spoznavaš ljudi in spoznavaš, tudi nove kraje. Strojevodja upravlja lokomotivo, skrbi, da je vlak pravočasno, da se vozi po voznem redu, skrbi za varnost potnikov v potniškem prometu in strojevodja, skrbi tudi za tehnično brezhibnost vozila. Všeč mi je, meso, pečeno z jajcem. všeč mi je zato, ker je hitro pripravljeno in je dobro. V vročo ponev položimo goveje meso, zrezek. Tisto popečemo, krajša peka, tri minute na eni strani, tri minute na drugi strani. In, meso vzamemo iz ponve in v isti ponvi, v soku mesa, ki ga je spustilo, naredimo jajce. vse skupaj postrežemo na krožniku in krožniku dodamo še dve rezini kruha pa kozarec, belega rujnega vina iz Vipavske doline. Všeč mi je knjiga Jaz, boter. Všeč mi je zato, ker mi je pomagala krajšati čas v vojski. člani, sovjetskega parlamenta vpokličejo znanega kriminalca, na pomoč, ki ga pripeljejo iz strogo varovanih gulagov. In tega kriminalca, izobraženega, postavijo sprva kot vodjo politične stranke in kasneje celo kot minister, prvi minister Sovjetske zveze. Kasneje, s tem tudi pridobijo vse moči, v podzemlju in s tem tudi preprodaja orožja in človeške sile je garantirana. V spominu mi je ostala naravna katastrofa, plaz nad Logom pod Mangartom. Ker, zato ker poznam kraje in, ker je naredilo ogromno nevideno škodo. Najbolj uporabno orodje se mi zdi francoski ključ. Ker lahko vijačiš, več velikosti vijakov in lahko tudi, služi za samoobrambo. Všeč mi je letni čas poletje, ker, ni potrebe, po velikem oblačenju oziroma si lahko tudi nag. In, lahko, potuješ, si dosti časa v naravi in so dolgi dnevi. Slabe strani poletja so vroče noči, ker je težko, zaradi tega zaspati. ob pitju se hitro segreje tekočina v kozarcu in pod daljšim, stažem pod soncem se lahko opečeš, kar je zelo moteče. Všeč mi je hobi gorsko kolesarjenje, ker je raznoliko in ker se za več ur odmaknem od ostalega sveta. Slabe strani gorskega kolesarjenja so, večji stroški vzdrževanja športnih rekvizitov, stroški, premikov na zanimive izletniške točke in na tekmovališča. In, daljša odsotnost od doma zaradi treningov in izletov, kar, pripomore k slabšemu, slabšemu razmerju s partnerko. Najbolj všeč domača žival mi je pes. Všeč mi je zato, ker je sploh, ena od dveh domačih živali, ki sem imel do zdaj, in je ubogljiv. Potrebno ga je hraniti, čim bolj, zdravo in pravilno. Potrebno mu je posvečati dovolj pozornosti, potrebno je, mu slediti, zdravstvenemu minimumu. In potrebno se je družiti z njim. Ljudje ogrevajo svoje hiše, lahko, s pečmi na centralno kurjavo, s pomočjo drv, nafte, plina. In, drugih, derivatov. Lahko ogrevajo hišo na elektriko s klimatsko napravo, lahko ogrevajo tudi hišo, s s pečicami na drva oziroma kamini. Dragi prijatelji in kolegi, vabim vas na mojo rojstnodnevno zabavo, ki se bo odvijala v soboto, enaintridesetega decembra v koči lovski v Vrtočah. Vabljeni od osmih dalje. Za pijačo in jedačo vsekakor poskrbljeno. Dragi Zvonko, vse najboljše za tvoj štiriinšestdeseti rojstni dan, da bi bil še vedno tako čil in zdrav in da bi se še vedno, dobivali v kleteh naših. Tvoji prijatelji z Mirna.